Cieszę się, że obywatele zachodnich krajów bałkańskich będą mieli możliwość swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej. Ułatwi to kontakty międzyludzkie, rozszerzy możliwości biznesowe i stworzy mieszkańcom tego regionu warunki do lepszego poznania Unii Europejskiej. Nie możemy jednak pozwolić, aby nasi wschodni sąsiedzi byli izolowani, nie możemy pozbawić ich szansy, jaką dajemy innym krajom europejskim. Dla nich również musimy ustalić jasne kryteria i plan działania dla większej liberalizacji ruchu wizowego. Musimy mieć na uwadze, że koszt wizy jest poważnym wydatkiem dla mieszkańców tych krajów, a procedury są długotrwałe, co ogranicza możliwości rozwijania różnorodnych form współpracy.